Gospođo predsjedavajuća, otvaranje novih tržišta našim poduzetnicima i privlačenje ulaganja u Europsku uniju apsolutno je poželjno i u tu svrhu moramo mobilizirati sve svoje kapacitete. Države članice već imaju vlastite modele gospodarske diplomacije i ne vidim ništa loše u tome da im tijela i predstavnici Europske unije pomognu ostvariti gospodarske interese na stranim tržištima i privući strana ulaganja. No smatram kako koordinaciju među državama članicama ili onu između članica i tijela Europske unije s ciljem ostvarivanja gospodarskih interesa ne treba institucionalizirati. Postoje značajne razlike među našim državama, njihovim ekonomskim realnostima i ambicijama. Prilično je izvjesno da bi gospodarska diplomacija EU a primarno koristila razvijenijim članicama orijentiranim izvozu na svjetska tržišta, iako bismo ju svi mi financirali, a to je put prema novoj nepravdi i nezadovoljstvu.